Frau Präsidentin! Wir als Grüne haben uns von Anfang an dafür eingesetzt, dass mit Eurosur auch die Rettung von Flüchtlingen in Seenot verbessert wird. Eine Mehrheit hat das mitgetragen inklusive vieler Schattenberichterstatter und des Berichterstatters. Vielen, vielen Dank dafür! Aber was haben wir am Ende eigentlich erreicht? Wir haben erreicht, dass Lebensrettung draufsteht, aber wir haben eben nicht erreicht, dass es auch drin ist in Eurosur. Die Mitgliedstaaten und ganz besonders die Mittelmeeranrainerländer der EU haben alles dafür getan, dass sie mit Eurosur kein Menschenleben mehr retten müssen. Die Mitgliedstaaten müssen zur Verhinderung illegaler Einwanderung und grenzüberschreitender Kriminalität enger zusammenarbeiten, aber eben nicht zur besseren Rettung von Menschenleben nicht einmal auf freiwilliger Basis! Und Frontex überwacht das Mittelmeer zur Verhinderung illegaler Einwanderung und grenzüberschreitender Kriminalität, aber eben nicht mit dem Ziel der Rettung von Menschenleben. Das Einzige, das wir erreicht haben, ist, dass wir künftig wissen, wie viele Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa in Lebensgefahr geraten. Aber verbessern müssen die Mitgliedstaaten Seenotrettung eben nicht. Wir brauchen in Europa kein weiteres Flüchtlingsabwehrsystem, wir brauchen ein Flüchtlingsrettungssystem. Und wir als Grüne haben deswegen einen Änderungsantrag eingebracht, mit dem wir die Seenotrettung in Eurosur stärken wollen, damit es nicht nur irgendwo draufsteht als Kosmetik, sondern wirklich drin ist und das Ziel von Eurosur wird gleichberechtigt! Wir wollen, dass Eurosur wirklich auch in der Praxis helfen kann, Seenotrettung von Flüchtlingen zu verbessern. Ich möchte Sie daher alle bitten, diesen Änderungsantrag zu unterstützen!